Aber der Ausschuss hat in seiner Güte beschlossen, nicht zu reisen, und da ich solidarisch war, bin ich dann auch nicht gereist.

Ich bin auch sehr froh, dass endlich die drei Säulen Umwelt, Wirtschaft und Soziales das gehört in einer sozialen und umweltschutzorientierten Volkswirtschaft zusammen nun Grundbestandteile der UNO sind. Aber, Herr Kommissar, wir haben nicht mehr viel Zeit, das haben Sie gerade selbst gesagt, deswegen greife ich das auf.

Das haben wir schon auf allen Klimakonferenzen reklamiert.

Wir brauchen doch nicht von anderen Leuten zu hören, wie schwierig es ist, mit 27 Ländern eine Meinung zu vertreten. Wie will man denn auf Dauer mit 192 Ländern eine Meinung organisieren?

Deswegen brauchen wir eine andere Organisationsform zu diesen Themen, damit diejenigen, die vorangehen wollen, dies auch können, aber eben in geordneten Verhältnissen, sodass die Wettbewerbsfähigkeit auch Europas nicht permanent Schaden leidet. Herr Kommissar, was mich persönlich an dieser Frage sehr interessiert, ist, dass wir hier in Europa eine ausgeprägte Neigung haben, jede Woche ein neues Dossier auf den Tisch zu legen.

Aber, Herr Kommissar, warum gehen wir nicht hin und setzen endlich das um, was wir bereits vor Jahren beschlossen haben?